Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nos échanges commerciaux et nos importations ne doivent pas être un frein dans la lutte que nous menons de manière collective contre le changement climatique.

Et c'est bien la question de l'équité qui se pose.

Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, prévu dans le pacte vert, doit être rapidement mis en place, avec des règles simples, compréhensibles et applicables par tous.

Comment justifier d'imposer toujours plus de normes à nos éleveurs, tout en ouvrant nos portes à des productions agricoles qui ne les respectent pas? Nous devons garantir aux consommateurs européens le respect de nos normes sanitaires c'est une question de santé publique tout en assurant à nos industriels et à nos agriculteurs un marché avec des règles équitables. Enfin, et ce n'est pas le cas dans cet accord, nous devons imposer une gestion durable des ressources en introduisant des clauses contraignantes dans nos échanges commerciaux, en respect des accords de Paris sur le climat et sur la protection des forêts, comme nous l'avions dit lors des débats sur les feux de forêt en Amazonie.